inn í samninginn tilskipun evrópuþingsins og ráðsins númer tvö þúsund og ellefu sjötíu og sjö e s b frá tuttugasta og sjöunda september tvö þúsund og ellefu um breytingu á tilskipun tvö þúsund og sex hundrað og sextán e b verndartíma höfundaréttar og tiltekinna skyldra réttinda með tilskipuninni er stefnt að því að bæta réttarstöðu listflytjenda með því að lengja verndartíma listflutnings og hljóðrita þá er leitast við að tryggja að listflytjendur njóti ávinningsins af lengingu verndartímans einnig er stefnt að því að tryggja samræma verndartíma höfundaréttar þegar um er að ræða frumsamdar tónsmíðar með frumsömdum texta á þann hátt að umrædd tilskipun nái til allra þeirra verka breyta þarf höfundalögum númer sjötíu og þrjú nítján hundruð sjötíu og tvö til að innleiða tilskipunina stefnt er að því að mennta og menningarmálaráðherra leggi fram lagafrumvarp til breytinga á höfundalögum nái samræmis við efni tilskipunarinnar á yfirstandandi þingi ekki er gert ráð fyrir því að lagabreytingarnar muni hafa aukinn kostnað í för með sér eða stjórnsýslulegar afleiðingar hér á landi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 aflétta megi hinum stjórnskipulega fyrirvara ég legg til virðulegi forseti að að lokinni þessari umræðu verði þessari tillögu vísað til háttvirtrar